forseti íslands gerir kunnugt að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþings frá tólfta september eða síðar ef nauðsyn krefur til fyrsta október tvö þúsund og átta gjört í reykjavík níunda september tvö þúsund og átta ólafur ragnar grímsson geir h haarde forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis frá því fyrr í dag lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla